Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen!

Das ist das, was unser Bericht auch fordert und was wir erwarten, dass es von der Kommission vorgelegt wird. Dennoch lassen Sie mich heute sagen Ich bin mit Freude und mit Stolz erfüllt, auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ja, es hat Stimmen gegeben, die wollten uns den Ratschlag geben, lasst das einfach so weiterfahren. Das Geld wird ja abgerufen, es passt doch. Ja, quantitativ war auch schon die erste Etappe, die ersten beiden Jahre, erfolgreich. Aber das Europäische Parlament wollte, dass der Fonds besser wird, dass er moderner wird und dass er die Regionen erreicht, in denen der Investitionsbedarf am größten ist. Ich möchte mich bei José Manuel Fernandes, meinem Ko Berichterstatter und bei allen Berichterstattern, Schattenberichterstattern, den Ausschussvorsitzenden, ihren Teams, den vielen, vielen helfenden Händen im Hintergrund bedanken, die es ermöglicht haben, dass wir heute einen sehr guten Bericht, eine sehr gute Verlängerung von diesem strategischen Investitionsfonds bis 2020 beschließen können. Denn die 91 Unterstützung, die wir in den beiden Ausschüssen bekommen haben, sind Beweis dafür, dass hart gearbeitet wurde und dass die Kolleginnen und Kollegen hinter diesem modernen Investitionsinstrument stehen. Was wurde erreicht Zusätzlichkeit? Nein, zusätzlich ist ein Projekt nicht mehr nur dann, wenn die Europäische Investitionsbank berechnet hat, dass es besonders riskant ist. Das ist eine mathematische Formel, die uns nicht wirklich weiterhilft.

Dazu sind wir verpflichtet, und das wird die neue große Aufgabe werden.

Das System wird transparenter und die Mittelvergabe wird klarer nachvollziehbar. Ja, wir haben ein festes System von Indikatoren geschaffen, die objektiv bewerten, welches die besten Projekte sind und welche Projekte besonders unterstützt gehören. Es ist kein business as usual mehr möglich, auch nicht innerhalb der Europäischen Investitionsbank. Schlussendlich Wir werden einen independent expert eine unabhängige Expertin oder einen unabhängigen Experten, in den Lenkungsausschuss entsenden, der die Transparenz und die Zusammenarbeit verbessern wird.

Ich freue mich auf eine erfrischende Diskussion hier im Plenum, auf ein gutes Votum und dann auf einen aktiven, wirklich modernen Fonds für die nächsten Jahre bis